Ich bezichtige Sie der politischen Manipulation und des Missbrauchs von Steuergeldern.

Der Missbrauch von Steuergeldern besteht darin, dass Sie, obwohl man so tut, als ob der Rechnungshof etwas ganz Großartiges sei, zwischen 50 und 70 ihres Gesamtbudgets von 130 Millionen Euro in diese Pflichtübung investieren, bei der es im Wesentlichen immer um Fehler geht, ohne dass ganz klargestellt wird, welche Fehler das sind.